Creo que no debemos considerar este acuerdo un punto de llegada, sino un punto de partida.

Se trata de ayudar, de tener nuevas relaciones y de poner todos los instrumentos que podamos para ayudar a la economía cubana a desarrollarse, y creo que eso es muy importante hoy, así que nada más felicitarla y ¡adelante!